Das zeigt, dass die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit eine regionale Komponente hat. Der Fonds zur Bekämpfung der Folgen der Globalisierung versetzt die betroffenen Regionen in die Lage, etwas gegen plötzlich steigende Arbeitslosigkeit zu tun. Deswegen hat der Ausschuss den Bericht eindeutig begrüßt.